hæstvirtum fjármálaráðherra til hamingju með jómfrúrræðu sína hér í því mikilvæga embætti

stjórnarheimilinu á síðustu vikum og mánuðum það er eðlilegt að menn velti því fyrir sér hvort þessi ríkisstjórn býr við meiri hluta hér á alþingi eða ekki við framsóknarmenn höfum lagt fram mjög ítarlega tillögur í efnahagsmálum

í atvinnumálum þjóðarinnar en því miður hefur lítið verið hlustað á þær tillögur okkar af hálfu ríkisstjórnarflokkanna við þekkjum það svo sem þegar við fluttum fram meðal annars tillögur í efnahags og skuldamálum þjóðarinnar í ársbyrjun ársins tvö þúsund og níu um flata leiðréttingu á höfuðstól skuldbreyttra lána heimilanna þá var ekkert hlustað þá vildum við leiðrétta skuldir heimilanna með almennum hætti til þess að minnka það vandamál sem blasti við okkur þar en þá var ekkert hlustað í staðinn fyrir var farið í mjög flókna útfærslu þar sem hálfur milljarður verður á þessu ári settur í það að greiða lögfræðingum að fylgja fjölskyldum inn í héraðsdóm þessa lands annar hálfur milljarður fer í sérstakt verkefni sem er umboðsmaður skuldara heilmiklir fjármunir sem kosta skattborgara þjóðarinnar vegna þessarar stefnu stjórnarinnar við búum við ríkisstjórn sem er fyrst og fremst að eyða kröftum sínum í að viðhalda sjálfri sér nýleg dæmi sanna það við horfum upp á hundrað sjötíu breytingar á skattkerfinu sem hefur valdið því að ísland er núna með það orðspor á alþjóðavísu að hér sé pólitísk óvissa og hér hafi þvílíkar breytingar verið gerðar á rekstrarumhverfi íslensks atvinnulífs að það er ekki girnilegt að koma hingað og hefja atvinnustarfsemi okkur er líkt við lönd eins og egyptaland í þessu samhengi suður afríku og lengi mætti telja hver er niðurstaðan af þessu það er þrettán prósent fjárfesting á íslandi í dag á meðan meðaltalsfjárfesting síðustu áratuga er tuttugu og eitt prósent það vantar þar átta prósent upp á það vantar hundrað fjörutíu milljarða króna í fjárfestingu í íslensku atvinnulífi hvað leiðir það af sér þrettán þúsund manns eru án atvinnu þúsundir íslendinga hafa flust úr landi sérstaklega til noregs sögulegir fólksflutningar síðasta ár er eitt það mesta ár í sögu fólksflutninga hér á landi en hæstvirt ríkisstjórn vill ekki sjá það það náttúrlega gengur fram af manni þegar hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra nei fyrirgefið fyrrverandi fjármálaráðherra skulum nota stuttu útgáfuna af því koma hér upp sigri hrósandi yfir því að á fjórða ársfjórðungi síðasta árs hafi íslendingum fækkað eins og það sé einhver stórsigur þeim fækkaði þeim fækkaði hæstvirtur forsætisráðherra hæstvirtur forsætisráðherra sem vill ekki horfast í augu við það að síðasta ár var eitt hið allra versta þegar kemur að fólksflutningum héðan úr þessu landi lífskjarasóknin heldur áfram segir hæstvirtur forsætisráðherra hver verður þróun á kjörum aldraðra og öryrkja á þessu ári lífskjarasóknin heldur áfram segir hæstvirtur forsætisráðherra kjör aldraðra munu skerðast kjör öryrkja munu skerðast lífskjarasóknin heldur áfram á fjórum árum hafa barnabætur lækkað að raunvirði til tekjulægsta fólksins um hátt í þrjátíu prósent þessi fjögur ár eru akkúrat valdatími samfylkingarinnar það er búið að lækka barnabætur til fátækustu heimilanna um þrjátíu prósent á meðan skuldir stökkbreyttar skuldir þessara sömu heimila hafa aukist um fjörutíu prósent svo kemur hæstvirtur forsætisráðherra hér upp og líkir efnahagsstjórn sinni við kraftaverk það er ósköp eðlilegt að sumir brosi þegar þessar tölur eru rifjaðar upp ég efast um það að hæstvirtur forsætisráðherra lifi í sama veruleika og stór hluti þjóðarinnar það hefur komið fram að hátt í fimmtíu prósent þjóðarinnar á erfitt með að ná endum saman hæstvirtur forsætisráðherra kemur upp hér og talar um kraftaverk það er kannski eðlilegt að hæstvirtur utanríkisráðherra og samverkamaður hæstvirtur forsætisráðherra til áratuga í pólitíkinni kalli eftir því að nýr foringi verði kjörinn innan raða samfylkingarinnar að tími hæstvirtur forsætisráðherra jóhönnu sigurðardóttur sé liðinn við erum þess vegna með bráðabirgðaforsætisráðherra er hægt að bjóða okkur upp á þetta ástand hér er hægt að horfa upp á það hversu menn hafa skemmt sér yfir því og eru glaðbeittir sérstaklega innan raða samfylkingarinnar yfir örlögum jóns bjarnasonar það hafðist að lokum að koma hæstvirtur ráðherra jóni bjarnasyni úr ríkisstjórninni og við hefur tekið hæstvirtur landbúnaðarráðherra sjávarútvegsráðherra

tekið við völdum það verður örugglega nóg að gera á þeim bænum heyr heyr